Ja, hvala, podpredsednik, za dano besedo. Ja, tudi sam sem bil obveščen, da ima gospod minister neke zdravstvene težave in mu ob tej priliki želim, čimprejšnje okrevanje. Sem pa gospodu Lebnu, kot ministru za okolje, želel postaviti nekaj vprašanj v zvezi s stanjem na področju dimnikarstva v Sloveniji. Morda marsikateri novi poslanec, ne ve, ampak v letu dva tisoč šestnajst smo mukoma sprejeli novi Zakon o dimnikarskih storitvah, ki pa je očitno še veliko slabša rešitev slabega stanja na področju dimnikarskih storitev, kot je bilo prej. Prej smo imeli tako imenovani koncesionarski sistem, ki je bil v marsikaterem pogledu in pri marsikateri rešitvi slab, ampak, ministrica, gospa Irena Majcen, je sprejela zakon, ki je po mnenju tako izvajalcev, čeprav smo prišli na licenčni sistem, kot predvsem po mnenju uporabnikov še veliko bolj nedodelan od prejšnjega sistema. Zato seveda, spoštovani podpredsednik, pričakujem ustni odgovor na naslednji seji spoštovanega ministra na nekaj vprašanj. Zanima me, ali je po njegovem mnenju Zakon o dimnikarskih storitvah optimalen? Ali so si podzakonski akti po obliki uredb in pravilnikov sprejeti, predvsem, ali so ti podzakonski akti operativni in morda, ali niso celo v nasprotju eden z drugim? Predvsem pa me zanimajo tri zadeve - ena, kako je z področjem evidenc na področju dimnikarskih storitvev storitev, ali tako imenovana evidenca E-vidim stoprocentno deluje in z njo ni nobenih problemov, tako na ravni izvajalcev kot tudi na ravni uporabnikov? Zanima me, kakšno je njegovo mnenje glede cen na tem področju, ali so uporabnikom prijazne oziroma na drugi strani, ali so takšne, da lahko izvajalci še vedno pravlejo svoje cene na kvalitetni ravni. Zanima me tudi, kako je z nadzorom na tem področju. Predvsem pa me zanima, in upam, da bo spoštovani minister pripravil magnetogram, kako je z nesrečami na področju dimnikarskih storitev. Zelo bi me zanimala evidenca števila nesreč in pa števila inšpekcijskih nadzorov za celotno leto dva tisoč šestnajst po mesecih, za celotno leto dva tisoč sedemnajst po mesecih in tudi za celotno leto dva tisoč osemnajst, kajti verjetno bomo tako najlažje videli, ali je novi zakon v prid uporabnikom in ne nazadnje ali so ga pripravljeni izvajalci stoprocentno izvajati kljub slabemu zakonu in kljub slabim podzakonskim aktom. Skratka, pričakujem ustni odgovor na naslednji seji.